Daarom deze vraag en ook deze zorg.

En ik ga deze keer niet in op de stapel met onbetaalde rekeningen.